Natürlich ist es in gewisser Weise beunruhigend. Sie haben völlig Recht Die Preisstabilität ist nach Auskunft der EZB in dem Fall noch nicht gegeben.